Signora Presidente, onorevoli colleghi, le politiche sull'immigrazione sono l'esempio più lampante del fallimento dell'Europa o, meglio, della voglia di annientare socialmente, economicamente e culturalmente un continente. Non prendiamoci in giro. Frontex, innanzitutto, dovrebbe controllare le frontiere europee.

Evidentemente nel posto più lontano che possa essere utile per controllare i punti di partenza dell'immigrazione che arriva in Italia. 600 milioni di euro spesi in dieci anni. 5 milioni di euro spesi ogni anno per l'affitto di questa mastodontica sede e del personale.

Quindi, evidentemente stiamo pagando con soldi pubblici un carrozzone che a proposito di immigrazione ha risultati pratici pari allo zero. L'anno scorso sono morte